Voorzitter, plastic wordt absurd veel gebruikt in ons dagelijks leven, omdat het goedkoop is. Dus wordt plastic te pas en te onpas gebruikt en groeit de plastic afvalberg.

Door het verbieden en beperken van de tien plastic wegwerpproducten die bijdragen aan de plastic soep zetten we vandaag een eerste stap om onze zeeën en stranden schoner te maken.

Plastic wordt onder andere gemaakt van olie, dus slaan we vandaag een dubbelslag we schaffen wattenstaafjes en al die andere producten af en we verminderen onze afhankelijkheid van olielanden als het salafistische Saudi Arabië.